Myślę, że my dzisiaj tutaj powinniśmy prosić wszyscy tutaj Panią Komisarz o to, żebyśmy otrzymali bardzo jasne stanowisko Komisji Europejskiej, również w kontekście odpowiedzi, jaka została do Komisji Europejskiej w ostatnich tygodniach przesłana. Abyśmy mieli jasną sytuację. W moim przekonaniu przepisy o stawce minimalnej w Niemczech łamią wszystkie możliwe traktaty i dyrektywy unijne i to powinniśmy jak najszybciej utrzymać.

Przecież w większości państw członkowskich prawo do minimalnej stawki wynagrodzenia chronione jest przepisami prawa krajowego, dlatego w żaden sposób nie można się zgodzić na to, aby jedno państwo członkowskie, w tym przypadku Niemcy, narzucało swoje warunki płacowe innym państwom członkowskim.

Liczę na to, że będzie wkrótce przesłane do Parlamentu Europejskiego jasne stanowisko, czy te przepisy nie łamią traktatów, a my tutaj w Parlamencie Europejskim będziemy tę sprawę monitorować, tak aby te złe przepisy po prostu zostały zawieszone jak najszybciej.